Gospod predsednik, cenjena gospa varuhinja, poslanke in poslanci, predstavniki vlade! V uvodu, ko je gospa varuhinja predstavila delo v letu dva tisoč sedemnajst je zapisana misel gospoda Winstona Churchilla, ki trka na vest in opozarja na ravnanje vseh nas. Govori o tem, da je kritika ni prijetna, ampak je nujna. Ta njena nujnost nas mora voditi k rešitvam in premagovanju preprek, ki mečejo senco na spoštovanje in udejanjenje človekovih pravic. Veseli nas, da ste se navkljub obsežnosti poročila, ki smo ga večinoma prebrali, zgodili določeni pomembni premiki na področju varovanja človekovih pravic. Prav tako je spodbudno varuhovo sodelovanje z nevladnimi organizacijami v Sloveniji in njegova vidnejša vloga pri mednarodnih aktivnostih. Varuh v poročilu omenja, kar sedeminsedemdeset priporočil. Nekatere od, nekatera od teh se ponavljajo že leta zapored in še vedno niso realizirana. Žalostno je, da je eden od glavnih očitkov namenjen ministrstvom, njihovi neodzivnosti in zaostankom pri razreševanju zadev. Takoj za tem sledi varuhov očitek na račun neučinkovitosti nadzora nad izvajanjem pravnega reda, kar pomeni, da moramo izboljšati učinkovitost inšpekcijskih služb ter zmanjšati njihovo kadrovsko podhranjenost. V poslanski skupini Desus se zavzemamo za dostojno življenje vseh državljanov, pa vendar želimo opozoriti na neugoden položaj določenih najranljivejših socialnih skupin, ki jih spremlja človekovo kršenje človekovih pravic. Starejši so še vedno ena od najbolj ogroženih skupin, saj se srečujejo s slabimi ekonomskimi in in bivalnimi razmerami, socialno izkoriščenostjo, diskriminacijo in izkoriščanjem na splošno. Področje dolgotrajne oskrbe, na primer, še vedno ni zakonsko urejeno. Še bolj pa bode v oči dejstvo, da so v Sloveniji domovi za ostarele polni. Ne samo polni, temveč prenatrpani. Cene oskrbe so visoke in tako se v zadnjem času precej naših upokojencev odloča za odhod v tujino. Še najraje na Hrvaško. To ni več zgolj izziv, to je težava, ki jo moramo rešiti. V nadaljevanju želimo izpostaviti položaj oseb s motnjami v duševnem zdravju, ker se še vedno srečujemo s hujšimi oblikami poseganja v človekove pravice, predvsem z neprostovoljnimi nastanitvami in pridržanju v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. Ti se na drugi strani že leta spopadajo s prezasedenostjo na oddelkih, kar pušča posledice, tako pri varovancih kot zaposlenih. Da ... Da ne govorim o osebah z najzahtevnejšimi težavami v duševnem zdravju, ker komaj zdaj začenjamo z reševanjem tega vprašanja. Nekako ne smemo pozabiti na nesprejemljivo stanje na področju invalidskega invalidskega varstva, ker imamo zastarelo zakonsko ureditev iz leta tisoč devetsto triinosemdeset, ki ureja ugotovljene vrste in stopnje telesnih okvar za dodelitev pravic iz naslova invalidskega zavarovanja. Prav tako se invalidi še vedno soočajo z z z diskriminacijo na več ravneh. Varuh je še posebej izpostavil njihov položaj na trgu dela. Verjetno bi nam vsem koristilo, da bi se malo za en dan - stopili v čevlje in gledali na svet skozi oči tistega, ki so mu bile kratene človekove pravice, nam pa so popolnoma samoumevne. Morda bomo takrat končno razumeli. V poslanski skupini Desus bomo priporočila varuha seveda podprli. Hvala.